Madame la Présidente, Madame Reding, Monsieur le Commissaire, je voudrais remercier tous mes collègues de leur contribution et de leurs interventions. Le débat d'aujourd'hui démontre encore une fois combien le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes nous tient à cœur. Nous tous, nous partageons des valeurs et des principes communs ceux du respect de la dignité humaine, ceux de la lutte contre les inégalités et les discriminations. J'ai beaucoup de respect quant à la connotation personnelle, et souvent même nationale, que chacun de nous apporte à ces valeurs et à ces principes.

Toutefois, ces connotations différentes ne doivent pas nous faire perdre de vue nos objectifs communs.

Il faudrait continuer à promouvoir leur accès au marché du travail, et surtout à des postes à responsabilités, ainsi qu'à responsabiliser davantage les autorités nationales, les institutions, les organes politiques et les entreprises. Cela relève de notre responsabilité à tous de démontrer que ces objectifs sont réalisables. Oui, cela a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui combattre les inégalités entre les femmes et les hommes est une lutte de tous les jours. À la volonté politique forte il faut allier des actions concrètes. Je salue toutes les actions annoncées par la Commission et je remercie par avance tous mes collègues pour le soutien que nous allons leur apporter.

Est ce parce que les recommandations précédentes n'ont pas été appliquées pleinement?

Je crois aussi que c'est dû à la complexité de la question et à ses évolutions dynamiques.

Enfin, je crois que l'égalité entre les femmes et les hommes reste une affaire de tous.